forseti ég óska eftir því að forseti hvetji fulltrúa sjálfstæðisflokksins framsóknar og samfylkingar til að sitja í salnum meðan á umræðu um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis fer fram ábyrgð þessara flokka er mikil og því tel ég nauðsynlegt að þessir flokkar sitji hér meðan á umræðu standi